nem csoda, hogy újra kell gondolni egyes tételeit ennek a bizonyos többéves költségvetésnek, és nem csoda, hogy többek között, és leginkább a migrációval összefüggő költségkeret az, ami kimerült. Itt egy krízishelyzet jött létre, újra kell gondolni az egészet, és ugye még több pénzt kell pumpálni a történetbe. Nem csak pénzügyi krízisről van itt szó, hanem ez a pénzügyi krízis egy legitimációs krízist, egy demokráciával kapcsolatos krízist is takar. Hogy tudniillik ki dönti el azt, hogy pont az egyébként az európai uniós állampolgárok nagy része által nem támogatott migrációra kell ilyen óriási összegeket költeni, miközben az európai országok tele vannak szegény európai emberekkel.